W czasach komunizmu, gdy Solidarność w Polsce walczyła o prawa człowieka i demokrację powszechny był slogan Nie ma wolności bez Solidarności. Dzisiaj w kontekście tego, co dzieje się na Północnym Kaukazie, choć nie tylko tam, ale także w wielu innych częściach Rosji, można powiedzieć, że nie ma stabilizacji bez praworządności.